Pane předsedající, kolegyně a kolegové, přesto, že věci postupují velmi pomalu, musíme skutečně říci, že děti jsou nejohroženější skupinou mezi uprchlíky a musíme jim věnovat maximální pozornost. Minulý týden jsem byla na misi v Řecku, zejména na ostrově Lesbos, kde jsem viděla situaci zejména dětí bez doprovodu. Zatímco řecká vláda opravdu postupuje velmi pomalu, pak musím ocenit práci lidí v terénu, kteří pracují s velkým nasazením, ať už jsou to domácí Řekové nebo zaměstnanci mezinárodních organizací. Oceňuji jejich práci, kterou právě v těchto dnech odvádějí, ať už je to v hot spotu Moria, v centru Karatepe. Za mimořádnou práci chci osobně poděkovat starostovi ostrova Lesbos. Ve složitých podmínkách se snaží o to, aby život v táborech byl pro všechny důstojný a bezpečný, zejména pro ženy a děti. Tyto děti, kterých je tři tisíce v Řecku, jsou ohroženy zneužíváním, obchodováním, nemají životní perspektivu. Proto podporuji bezvýhradně maximální snížení věkové hranice snímání otisků prstů, aby je bylo možné evidovat a chránit.